Madame la Présidente, les conférences successives sur la protection de la biodiversité, plutôt que d'apporter des solutions, servent au mieux à tenir à jour le piètre bilan en la matière.

La forêt qui abrite la majeure partie des espèces est menacée, entre autres, par la corruption et l'indifférence.

La Commission peut elle me dire si, de son point de vue, les restrictions à l'importation ainsi que la mise en place des deux systèmes de certification forestière contribuent à limiter les dégâts en la matière? Existe t il une évaluation? Si oui, pourriez vous nous faire part de ses principales conclusions?